Señor Presidente, quiero llamar la atención de esta Cámara para recordar que el pasado 27 de septiembre se celebró el Día Mundial del Turismo en su trigésima edición bajo el lema El turismo, consagración de la diversidad, en un momento en que todos esperamos la pronta entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que incorpora el turismo como nuevo ámbito de acción de la Unión Europea. De entre los retos del sector está el de mejorar la oferta de experiencias turísticas para todo el mundo sin discriminación. Como señala la Declaración de Montreal, el acceso al ocio turístico para todo el mundo lleva necesariamente a la lucha contra las desigualdades y contra la exclusión de aquellos que tienen una cultura diferente, poseen menos medios económicos, sufren alguna discapacidad física o viven en un país en desarrollo. El Parlamento ha traducido esta ambición en un proyecto piloto sobre turismo social que la Comisión desarrollará este año. Y lo ha hecho también porque el turismo social refuerza la tasa de empleo al combatir la estacionalidad —uno de los grandes problemas del sector— y crea una mayor igualdad, más puestos de trabajo y durante más tiempo.